Já jsem podpořil rozpočet Evropské unie na příští rok, i když je navýšen o 10 miliard EUR, a je třeba toto vysvětlit i pro naše voliče a naše občany v České republice.

Je zřejmé, že v současné době bude třeba více peněz dát na střežení vnější hranice, více peněz na agentury, jako je agentura FRONTEX. Bez vyšších peněz těžko můžeme zajistit bezpečnost Evropské unie a boj s mezinárodním terorismem. Jinak také vítám, že v rozpočtu došlo k navýšení peněz na některé programy, které se týkají zvláště vzdělávání mladých lidí. To považuji za zvláště důležité, jako je třeba program Erasmus, protože vzdělávání mladých lidí je podle mého názoru jedna z cest, jak mladé generaci ukázat, jak Evropská unie je pro tuto generaci přínosná.